To jest po prostu człowiek, który nie ma ważnego paszportu i wizy. Sam byłem kilka razy nielegalnie w jakimś kraju.

Socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju. Gdyby nie było zasiłków socjalnych, nie byłoby imigrantów.